Doresc să salut și eu faptul că avem această dezbatere în plenul Parlamentului European, deși la o oră mult prea târzie, și doream, de asemenea, să salut faptul că, împreună, toți europarlamentarii români am făcut front comun pentru a impune acest subiect pe ordinea de zi. MCV ul reprezintă un sprijin acordat acelor țări care trebuie să facă progrese pentru a se alinia la standarde europene. Pentru România, o țară care a trăit 50 de ani în comunism și o perioadă lungă de timp în tranziție, mecanismul de cooperare și verificare a fost ca un medicament administrat unui pacient bolnav care dorea să se însănătoșească. O țară nu se poate dezvolta fără o justiție independentă și sănătoasă! O țară nu poate prospera fără încrederea cetățenilor săi și a partenerilor externi! Iar această încredere vine în momentul în care instituțiile statului nu sunt afectate de corupție și lucrează pentru cetățenii săi. Așa cum scrie în ultimul raport MCV, România a înregistrat progrese. Din păcate, aceste progrese s au înregistrat numai în zona instituțională DNA, ANI, CSM, ICCJ. Zona politică atârnă ca o piatră de moară, având în continuare probleme majore. Acest lucru reiese și din concluziile Consiliului Afaceri Generale, concluzii care au fost adoptate, în consens, de către toate statele membre și cu participarea reprezentantului statului român. Și doresc să citez intră în responsabilitatea miniștrilor și parlamentarilor de a fi exemplu în probleme de integritate. Însă, în România, unii dintre ei sfidează opinia publică și bunul simț.